Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, nous avons eu ce matin un excellent débat, un débat grave, car nous essayons de formater un budget pour l'Union européenne, couvrant les années 2021 à

La vraie question est de savoir si, aujourd'hui, du fait des défis que nous lance la mondialisation, les États membres, seuls au plan national, ont encore le pouvoir d'assumer certaines prérogatives de souveraineté dans les domaines de la défense, de la sécurité, du numérique, des migrations, du climat. Dans tous ces domaines, le temps n'est il pas venu de mettre en commun des moyens européens pour retrouver une réelle efficacité, faire de l'Union européenne, une puissance mondiale, et répondre aux attentes de nos concitoyens qui nous demandent de préparer leur avenir et de les protéger?

Combien de dizaines de millions de victimes cette tragédie européenne a t elle fait?

mes chers collègues, si nous voulons nous montrer dignes de la mémoire de toutes ces victimes, je pense que la bonne réponse, c'est de construire une Europe qui réponde à nos attentes, une Europe qui nous permette de reprendre en main notre destin, une Europe au service de la paix, de la liberté, de la prospérité et de la solidarité. Je pense que notre budget, tel que nous le proposons, va dans cette direction.

Nous voulons aller vite, mais pas à n'importe quel prix. Ce qui prime, c'est l'excellence de ce budget.